Viertens Missbrauch Meine Kollegen werden es noch ergänzen.

Das hängt auch mit Zuständigkeiten zusammen. Für Reparationskosten, für Staatsbürgerschaften sind wir im Petitionsausschuss schlicht und ergreifend nicht zuständig. Das wäre die erste eindeutige Antwort. Und fünftens Network Das ist die neue Erfindung. Wir hoffen, dass wir das weiter ausbauen können. Die Erfahrung mit den anderen Fachausschüssen könnte das Premiumsegment Petitionsausschuss sein. Oftmals haben wir Petitionen, wo wir den Petenten verstehen, gesetzliche Regelungen sprechen aber dagegen.